Pour le reste, vous avez, à juste titre, souligné les nombreux avantages que les différents traités nous ont apportés en multipliant le nombre des responsables en charge des différentes politiques. Lorsque nous étions jeunes Premiers ministres, vous et moi moi plus jeune que vous, enfin, fut un temps

parce que je crois qu'une fusion intelligente de ces deux fonctions aurait donné plus de cohérence à la démarche européenne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais nous ne sommes plus là et, lors du prochain changement de traité majeur, nous ne serons même plus membres du Parlement européen, vous et moi...